Rossi, qui ont été au cours de ce long travail, rapporteurs pour leur groupe politique respectif et qui ont prouvé que, tous ensemble, on est bien évidemment plus forts que lorsque le Parlement est divisé sur certaines questions. Ceci, bien entendu, dans l'intérêt premier des citoyens, des familles, des populations vulnérables, qui sont au premier chef concernées par cette future réglementation dans le domaine alimentaire. Le texte dont nous allons débattre maintenant et que nous allons voter dans trois heures est essentiel pour les nouveaux nés, les jeunes enfants de moins de trois ans et ces malades de longue durée qui ont des besoins alimentaires spécifiques. Pour faire simple, sont visés ici des aliments destinés à des publics particuliers qui couvrent à peu près 2 du vaste marché alimentaire.

Nous l'avons soutenue. Il est crucial de maintenir aussi un cadre législatif sur mesure pour trois types d'aliments les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge liquides et solides et les aliments je l'ai dit destinés aux malades. Soit autant de sous groupes de populations captives, pour le dire comme cela, qui ne peuvent pas donc exercer ce libre choix, d'où l'importance cruciale, pour nous, de maintenir des règles strictes en matière d'étiquetage et de composition. Troisièmement, nous avons souhaité élargir ce champ d'application à d'autres groupes de populations vulnérables, tout aussi fragiles, sans vouloir faire ici, bien évidemment, de gradation en la matière.

Environ 2 de la population européenne souffrent de cette maladie et nous soutiennent très fermement dans notre volonté de maintenir un cadre juridique spécifique pour ces produits dits sans gluten. Je le rappelle, cette législation vise à protéger les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre nous, c'est essentiel. Nous avons voulu aussi et en outre je ne vais pas pouvoir tout évoquer ici mais c'est important penser aux plus dynamiques de nos entreprises en Europe, ces PME qui constituent le cœur de l'innovation et de la création d'emplois sur notre territoire européen.

Comment voulez vous, dans ces conditions effectivement, qu'une concurrence saine et loyale puisse se mettre en place?

Bien entendu, nous le rappelons ici. Je voudrais, pour conclure, délivrer un court message aux rapporteurs fictifs.

Je ne souhaite pas rouvrir de nouveaux fronts ou rouvrir des fronts qui ont été tranchés en commission.